Señora Presidenta, no nos olvidemos estoy de acuerdo y no maticemos demasiado, desde el punto de vista político, que los totalitarismos son todos condenables y que el comunismo y el fascismo hicieron daño irreparable a este continente. Hoy somos un continente unido, de 27 naciones, de 500 millones de personas que compartimos valores de libertad, de democracia, de derechos humanos, y debemos condenar por igual el comunismo totalitario que asoló la Europa Central y del Este y el nazifascismo que años antes había asolado muchos países de Europa, entre ellos el mío. Yo viví 32 años bajo la dictadura de Franco y no debo olvidar eso, como tampoco lo habrán olvidado algunos de los oradores, como en Grecia o en Portugal. Yo no olvidé nunca, ni cuando era joven, el sufrimiento que estaban pasando los pueblos bajo la dictadura comunista. Nunca fui comunista y siempre condené aquello.